Frau Präsidentin! Bei aller Kritik, die Leute wie ich an konkreten Missständen in der Europäischen Union äußern, waren wir immer sehr für die Einführung des Euros.

Was wir allerdings jetzt erleben, ist ein massivster Vertrauensverlust von Sparern und insbesondere von Bürgerinnen und Bürgern in Ländern, in denen die Haushaltskriterien einigermaßen eingehalten worden sind.

Die Gerüchte waren doch massiv.

Warum ist da nicht entsprechend intensiver kontrolliert worden? Wie denken Sie in Zukunft mit dieser doch so heiklen Frage umzugehen?